Señor Presidente, el Libro Blanco 2001 se ha caracterizado por la falta de voluntad política de los Estados para su cumplimiento. Por eso aún no tenemos un espacio único de transporte. Los retos que tenemos pasan por la armonización y la simplificación de la normativa europea en ámbitos como el de la seguridad, las condiciones laborales, los tiempos de conducción, la externalización de los costes y la adaptación a las personas discapacitadas, por la apertura de los mercados, por la potenciación de las autopistas del mar, por el desarrollo de la multimodalidad, por conseguir el Cielo Único, por hacer un esfuerzo en la priorización y financiación de proyectos, y todo para crear un espacio único europeo más sostenible, con menos muertos en carretera, más eficaz, más innovador y más cohesionador del mercado interior. La iniciativa tiene objetivos concretos. Solo espero más voluntad de los Estados de lo contrario, diez años más tarde, nos veremos obligados a adoptar medidas urgentes porque estaremos gestionando una crisis del transporte en Europa.